Het voorliggende herstelfonds biedt de nodige hefbomen om toe te laten dat onze economieën snel herstellen, maar er zitten toch wel wat losse eindjes aan.

Het is nogal onduidelijk, vind ik, hoe dat zou moeten gaan functioneren, of dat überhaupt zal gaan functioneren en wat er gebeurt in geval van een deadlock op dat niveau. Tweede punt van onduidelijkheid is zeker en vast ook de terugbetaling, waarbij ik wel bepaalde principes zie, bepaalde contouren van hoe dat moet gebeuren, maar waarvan de concrete uitwerking van hoe we dat dan gaan doen en het gaat toch over 750 miljard euro op dit moment absoluut nog niet vastligt en gegarandeerd in de nabije en iets verdere toekomst nog een aantal discussies gaat opleveren. Verder blijf ik toch ook vragen hebben bij de gehanteerde criteria, meer bepaald de historische werkloosheid, waar ik toch een stuk omgekeerde rekenkunde meen te onderkennen.